Die EU ist der größte Exporteur von Elfenbeinprodukten, obwohl wir doch alle wissen, dass jeglicher Handel massiv dazu beiträgt, dass das grausame Abschlachten weitergeht. Nur ein ausnahmsloses EU Handelsverbot für Elfenbein könnte die Elefanten vor dem Aussterben retten.

Oder wollen Sie Ihren Kindern und Enkelkindern irgendwann einmal sagen, dass es keine Elefanten mehr gibt, weil unsere Entscheidungen nicht konsequent genug waren? Haben Sie den Mut, Ihren Kindern und Enkelkindern auch die ganze Wahrheit zu sagen, dass nämlich das politische Establishment sich aus wirtschaftlichen Überlegungen zu Mittätern dieser abscheulichen Verbrechen gemacht hat? Elefanten leben seit zehn Millionen Jahren auf diesem Planeten. Wir dürfen einfach nicht zulassen, dass diese wunderbare Tierart für den Profit ausgerottet wird. Es ist höchste Zeit, den planetaren Vernichtungsfeldzug unserer Spezies zu stoppen. Wir haben nur eine Erde. Sie zu bewahren, ist unsere oberste Pflicht, nicht der Wirtschaft zu dienen! Jetzt erwarten die Bürgerinnen und Bürger eine klare politische Antwort. Da gibt es nichts mehr, aber auch gar nichts mehr zu verhandeln, denn uns läuft die Zeit davon. Machen Sie endlich Nägel mit Köpfen!